Pani Przewodnicząca, Pani Wysoka Przedstawiciel! Jednym z takich najbardziej wzruszających momentów w moim życiu był moment, kiedy w grudniu 2007 roku razem z prezydentem Kaczyńskim i prezydentem Adamkusem uczestniczyłem w symbolicznym otwarciu granicy między Polską a Litwą, bo Polska i Litwa wchodziły do strefy Schengen. Chciałbym powiedzieć, że dla nas, ludzi, którzy wyrośli za żelazną kurtyną, swoboda podróżowania i Europa bez granic jest namacalnym przykładem sukcesu integracji europejskiej.

Problemem jest niestety to, że stosunek Palestyńczyków, prezydenta Abbasa do Hamasu się zmienił.

Pragnę przypomnieć, że Izrael jest jedynym krajem na Bliskim Wschodzie, w którym ludność arabska może i korzysta z tego prawa wybierać swoich reprezentantów do Parlamentu.